2020. Uno de los valores del modelo social europeo ha sido la democratización en el acceso de las personas a la educación superior. Hay muchos jóvenes con formación que constituyen una enorme cantera para la excelencia, la innovación y, en consecuencia, el impulso del desarrollo y el crecimiento económico en Europa. Por desgracia, la crisis les cierra el paso hacia el mundo laboral. Por eso, garantizar que al menos tengan una oportunidad es una obligación para todos los Estados miembros y propiciar que adapten su formación quienes, pese a todo, no encuentran empleo es una buena utilización de los recursos que dediquemos a financiar este fondo de garantía juvenil. Por eso me gustaría que tuviera un presupuesto acorde con sus objetivos y también que su aplicación no fuera solo una sugerencia para los Estados miembros, sino que fuera una obligación.